Señora presidenta, los Gobiernos han puesto en marcha medidas extraordinarias para contener la pandemia. En general, esas medidas han conllevado restricciones de derechos fundamentales. El problema no es si un confinamiento o un toque de queda son necesarios ⸺eso les corresponde a los científicos⸺, sino si tales limitaciones a la libertad individual se adoptan conforme a las garantías del Estado de Derecho. Pero yo me pregunto hoy si este Parlamento, cerrado y remoto, está en condiciones de recordar a otros Parlamentos abiertos la importancia de defender el principio democrático frente a las cuarentenas. Sí, me preocupa que, amparados por la urgencia sanitaria, nosotros mismos estemos dimitiendo de la urgencia democrática. Me preocupa que centenares de compañeros nuestros no puedan pedir la palabra en este Pleno porque no viven en la capital de su país y tampoco están autorizados a viajar que tengamos diputados de élite, que podemos hablar aquí, y diputados de clase dos que no dispongamos de interpretación en todos los idiomas. Me preocupa que nuestras agendas cada vez sean más insuficientes, nuestros turnos de oradores más cortos y que votemos el marco financiero, el plan de recuperación o el Brexit sin enmiendas ni debate de verdad. Me preocupa que todos los Parlamentos, incluido el de Bélgica, estén abiertos, y el Parlamento Europeo, en lugar de ser el más transparente y garantizar a sus miembros que puedan trabajar en condiciones de seguridad, sea el único que opta por cerrar sus puertas y señalar a sus diputados como si tuvieran la culpa de los contagios. Si, cuando más falta hacemos, seguimos cerrados y remotos, que no nos extrañe que pronto el público se pregunte para qué sirve el Parlamento Europeo.